Janukovič bol dlhý čas v opozícii a jeho vzťah k súčasnej opozícii zrkadlí správanie sa oranžových vládcov k nemu. A musíme si priznať, že možno si aj pamätá predchádzajúce obdobie, keď jeho šikanovali oranžoví a Európska únia sa na to len zhovievavo usmievala. Ak nechceme stratiť Ukrajincov ako našich budúcich členov, buďme trpezliví a orientujme sa na hospodársku spoluprácu, budujme atmosféru vzájomnej dôvery. Vláde musíme vysvetliť, že opozícia má v demokratickej spoločnosti svoje legitímne miesto, a opozícii, že kým si nezíska dostatočnú podporu obyvateľstva, nemá právo uchádzať sa o moc.